Pani Przewodnicząca! W przedłożonej przez naszą Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów rezolucji dotyczącej niedawnego szczytu Unia Rosja w punkcie 1. odnotowujemy, że szczyt ten został zredukowany, co symbolizuje obecne wyzwanie we współpracy Unia Rosja. Szczyt istotnie był bardzo krótki i chłodny ze względu na zablokowanie przez Rosję przystąpienia Ukrainy do Partnerstwa Wschodniego. Unia próbuje przejść do kontrofensywy, ale cały czas w natarciu widzimy prezydenta Rosji. Zaraz po szczycie Rosja zapowiedziała wstrzymanie importu wieprzowiny z całej Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać Pana Komisarza i Panią Wysoką Komisarz Ashton, jak zamierza zareagować cała Unia Europejska? Do tej pory bowiem wykazywała się biernością, której skutkiem są obecne wydarzenia na Ukrainie.